Il s'agit en réalité d'un rappel au règlement relativement à la Conférence des présidents qui, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, arrête l'ordre du jour. Notre règlement prévoit que la Conférence des présidents est composée évidemment de vous même, des présidents de groupe et aussi d'un représentant des non inscrits. À l'heure actuelle, le représentant des non inscrits n'est pas encore désigné. Un certain nombre de députés non inscrits vous ont écrit à ce sujet et sont tout à fait disponibles pour vous rencontrer. Il serait heureux que vous provoquiez, Monsieur le Président, la réunion de tous les députés non inscrits, pour que ceux ci puissent, conformément au règlement, élire leur délégué à la Conférence des présidents, afin que celle ci puisse prendre ses décisions au complet.